Monsieur le Président, je crois que le rapport montre bien les enjeux que représente le milieu marin en termes de pêche, d'aquaculture, de transport, de tourisme, d'énergie, de richesses minières et biologiques, de recherches liées aux changements climatiques. C'est un potentiel de développement considérable qu'il convient de sécuriser, de protéger et de mettre en valeur durablement car l'avenir de l'humanité en dépend. Le rapport note également, et à juste titre, que l'Union européenne est la première puissance maritime mondiale et que ses régions ultrapériphériques lui offrent la plus grande zone économique exclusive du monde. Au vu d'un tel constat, il appartient donc à l'Union européenne de mettre en œuvre une politique ambitieuse, une grande politique de la mer. Si ce n'est pas la première puissance maritime mondiale qui le fait, qui le fera à sa place? Mais force est de constater que la résolution ne va pas très loin dans cette voie. Ce n'est pas avec 50 millions d'euros que l'on peut prétendre occuper la place de leadership dans la politique mondiale. Enfin, alors que les régions ultrapériphériques ont une position stratégique reconnue puisque présentes dans tous les océans, il aurait été judicieux de leur faire jouer un rôle majeur dans une grande stratégie des océans ce qui, malheureusement, n'a pas été retenu par le rapport et je le regrette.